Je retiens que les États membres ont apporté leur soutien aux cinq piliers de cette union que sont la sécurité énergétique, l'intégration du marché intérieur, l'efficacité énergétique, la décarbonisation et, bien sûr, la recherche et le développement. On peut s'en réjouir, car il faut accélérer le mouvement!

Les États membres doivent mettre en application les règles existantes avant d'en ajouter d'autres.

C'est une condition essentielle pour ce marché intérieur. Deuxièmement, l'Union européenne doit mieux gérer ses approvisionnements par une diversification réelle de ses sources d'énergie. Elle doit réduire sa dépendance énergétique et favoriser l'efficacité énergétique, notamment dans les bâtiments.

Troisièmement, les technologies innovantes doivent être le fer de lance de l'Union européenne. Pour devenir le leader mondial de ces technologies liées aux énergies renouvelables, il faut saisir les opportunités dans ces secteurs, non seulement dans l'éolien ou le solaire, mais aussi dans la biomasse, le stockage de l'électricité, le stockage et le captage du CO2, l'hydrogène et, enfin, le nucléaire du futur. Le soutien à la recherche et à l'innovation est essentiel à la compétitivité de l'Europe. La tâche est donc grande renforcer cette compétitivité, pour développer les emplois et permettre à nos jeunes de trouver ces emplois sur le continent européen. À ce titre, je salue la volonté du Conseil d'insister, dans le cadre du semestre européen, sur la nécessité de mener des réformes structurelles en Europe et d'assainir les comptes publics pour rétablir la croissance, qui reste malheureusement fragile et hétérogène. L'Union européenne pâtit aujourd'hui d'un manque d'investissements car les investisseurs n'ont pas assez confiance. La Commission doit donc faire appliquer le pacte de stabilité aux États membres de manière ferme. Les réformes structurelles ne se feront pas sans incitation claire au respect des règles européennes. Ces réformes sont trop timides et insuffisantes dans certains pays européens. Ne sous estimons pas les conséquences terribles de cette absence de réformes de fond pour les peuples européens. La Grèce en est un exemple particulièrement douloureux.

Nous le soutenons pleinement car il redonne confiance dans des domaines où l'on ne prenait plus de risques, faute d'espoirs à long terme.